Madame la Présidente, incontestablement, la cause des femmes doit beaucoup à l'Europe. Le principe d'égalité hommes femmes était déjà inscrit dans le traité de Rome et a été sans cesse réaffirmé depuis, dans les nombreux traités. L'égalité hommes femmes est vraiment une valeur fondamentale de notre projet européen. De ce fait, l'Europe a toujours œuvré de manière très volontariste pour l'égalité des genres, pour la cause de la promotion des femmes. Petit à petit, des progrès ont été accomplis.

Il y a ici même, au sein de notre Parlement depuis de nombreuses années, une commission des droits de la femme et de l'égalité des genres extrêmement active et vigilante.

Incontestablement donc, l'arsenal législatif existe, la volonté européenne s'est concrétisée à plusieurs reprises.

Il y a toujours, en moyenne, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, un écart salarial de l'ordre de

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres travaille d'ailleurs actuellement à un projet de résolution pour appeler la Commission européenne à réviser la directive de 2006 sur l'égalité de traitement, qui est l'un des combats les plus préoccupants et les plus au cœur des inquiétudes et des revendications des femmes européennes dans toutes nos sociétés. Sur un autre sujet, celui de l'instauration de quotas, tant au sein des organes de décision des grandes entreprises qu'au sein de la vie politique, je viens d'un pays la France qui a adopté, il y a longtemps déjà plus de dix ans des règles contraignantes en matière de quotas dans la vie politique et plus récemment il y a un an à peu près une loi pour l'instauration de quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises

Quel est le bilan après quelques années d'application dans un cas, quelques mois dans l'autre? Force est de constater que les choses ont bougé, que les choses ont avancé.

Madame la Commissaire, vous avez récemment fait un pas important sur la voie de l'instauration de quotas au niveau européen dans les organes de décision des grandes entreprises, en lançant cette grande consultation publique visant à recueillir des avis sur les actions, éventuellement législatives, à mettre en place.